Je mimoriadne dôležité, aby napríklad posudzovanie financovania výskumu bolo založené nielen na tom, o aký druh výskumu ide, ale či je výskum v súlade so základnými hodnotami Európskej únie, ochranou základných ľudských práv, a to predovšetkým s ochranou ľudskej dôstojnosti. Takéto posudzovanie sa musí uskutočňovať aj v súlade s nedávnym rozsudkom Európskeho súdneho dvora vo veci Oliver Brüstle vs. Greenpeace, ktorý zakazuje patentovanie objavov v oblastiach, kde nie sú rešpektované základné princípy zaručujúce dôstojnosť a integritu človeka, a v ktorom súd zdôrazňuje, že pod takúto ochranu spadá aj ľudské telo v akomkoľvek štádiu svojho formovania alebo vývoja vrátane embryonálnych buniek.